Voorzitter, de verantwoording van publieke middelen heeft op dit moment grote belangstelling in de Europese Unie.

Ik ben ook lid van de Commissie LIBE en ik heb voor 2010 de diverse agentschappen en de prestaties van de commissie op dit vlak bekeken. Wat ons betreft, gaan we de goede kant op.

Zijn daar op dit moment meer gegevens over bekend?

Ik heb de indruk dat daar op dit moment ook nog wel onderbesteding is.